virðulegi forseti ég mæli fyrir áliti utanríkismálanefndar um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað tuttugu tvö þúsund og fimm um breytingu á níunda viðauka fjármálaþjónustu e e s samningsins nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund berglindi ásgeirsdóttur og nínu björk jónsdóttur frá utanríkisráðuneyti og ólöfu emblu einarsdóttur frá iðnaðar og viðskiptaráðuneyti tillagan var sent út til umsagnar og bárust umsagnir frá kauphöll íslands samtökum fjárfesta seðlabanka íslands og viðskiptaráði íslands með tillögunni er leitað heimildar alþingis til að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað tuttugu tvö þúsund og fimm frá þrítugasta september tvö þúsund og fimm um breytingu á níunda viðauka við e e s samninginn frá öðrum maí nítján hundruð níutíu og tvö og fella inn í hann tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og fjögur hundrað og níu e b frá fimmtánda desember tvö þúsund og fjögur um samhæfingu krafna um gagnsæi í tengslum við upplýsingar um útgefendur verðbréfa sem eru skráð á skipulegan markað og um breytingu á tilskipun tvö þúsund og eitt þrjátíu og fjögur e b tilskipunin mælir fyrir um samræmingu reglna um birtingu reglulegra og viðvarandi upplýsinga um útgefendur verðbréfa sem skráð eru á skipulegan verðbréfamarkað samkvæmt tilskipuninni skal útgefandi gera reglulega opinberar tilteknar upplýsingar en það eru ársskýrsla hálfsársuppgjör og skýrsla framkvæmdastjórnar þá er gert ráð fyrir viðvarandi upplýsingaskyldu um breytingar á yfirráðum yfir verulegum eignarhluta atkvæðisrétti og fleira í tilskipuninni felst lágmarkssamræming á reglum en einstök ríki geta gert strangari kröfur innleiðing tilskipunarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi en lagafrumvarp þess efnis hefur enn ekki verið lagt fram á alþingi nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt undir hana skrifa jón kristjánsson varaformaður og framsögumaður össur skarphéðinsson jón gunnarsson þórunn sveinbjarnardóttir og sigurrós þorgrímsdóttir